Negocierile interinstituționale privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC trebuie să înceapă cât mai curând, motiv pentru care am votat pentru acest raport.

Fondurile PAC trebuie să fie gestionate într o manieră cât mai simplă și mai eficientă, iar controalele trebuie să fie proporționale și să implementeze sisteme de alertă, păstrându și totodată rigurozitatea în scopul de a evita sancțiunile. Din păcate, luna trecută, în cadrul procedurii sale de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană a cerut României să returneze 17,7 milioane de euro, reprezentând fonduri PAC cheltuite incorect. Pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, subliniez importanța unor mecanisme de monitorizare mai eficiente. În acest sens, este nevoie ca, în urma negocierilor, să se acorde o finanțare adecvată pentru reforma PAC.